Hvala za besedo, predsedujoči. Spoštovana varuhinja, obsežno poročilo zajema - in veliko je vašo delo okrog tega. Moja razprava bo temeljila na ožjem področju, in sicer ena od temeljnih človekovih pravic je sojenje v razumnem roku. To področje se veliki meri dotika človeka in ga se verjetno niti ne zavedamo dovolj. Leta dva tisoč pet sta slovensko sodstvo in vlada doživela hud udarec iz Strasbourga. Tamkajšnje Evropsko sodišče za človekove pravice, katerega sodbe Slovenija mora spoštovati, je namreč odločilo, da je dolgotrajnost sodnih postopkov v Sloveniji - sistemski problem. Za dolgotrajne postopke je torej odgovorna država, saj je saj ne zagotavlja primernih pogojev za sojenje v razumnem roku. Prepričan sem, da je bilo leto dva tisoč pet neke vrste mejnik slovenskega sodstva, da na tem področju pospešeno izvaja ukrepe za izboljšanje. Koliko nam je na tem področju v tem času dejansko uspelo, je delno razbrati iz poročila varuha človekovih pravic. Veliko problemov je v poročilu še vedno navedenih, prav tako iz današnjih poročil in razpravljavcev. Razumeti je, da se je stanje na posameznih področjih celo poslabšalo. V medijih dnevno spremljamo bombastične naslovnice, ki opozarjajo na neučinkovito sojenje, na nerazumno dolge roke, na trpljenje strank, človeka v postopkih. Torej psihično, finančno, materialno in še bi lahko to kaj navedli. Kje so torej dejanski vzroki, zakaj ne znamo reševati? Pa saj vendar imamo vedno več vladnih in nevladnih institucij z vedno več zaposlenimi, da bi učinkovito reševali to področje. Preveč učinkovitosti pa še vedno ni zaznati. "Sistemski problem", je odločilo Evropsko sodišče za človekove pravice. Spremljamo stanje na tem področju v državah Evropske unije, kjer nam pristojni iz različnih držav zagotavljajo, da so pri njih roki razumni na vseh področjih. Da je sodstvo učinkovito. To lahko spremljamo s številnimi medijsko podprtimi izjavami, kar lahko vsi spremljamo. Kako to dosežejo? S sistemsko urejenostjo, predvsem pa z odločnostjo strokovnih delavcev na tem področju, ki dosledno upoštevajo zakonodajo in jih zakonodaja tudi ščiti. Torej, poglejmo si njihove modele, ugotovimo, kje so sistemska odstopanja in jih odpravimo. Prepoznajmo in odpravimo vzroke, ki nam preprečujejo, da bi bili učinkoviti v dobro človeka, to je vendar naša skupna dolžnost, spoštovane poslanke in poslanci, spoštovani predstavniki vlade in institucij. Ali smo kos nalogi, da v tem mandatu naredimo konkreten premik? Hvala lepa.